Frau Präsidentin!

Aufgabe ist es nicht, regelmäßig und jährlich diese Vereinbarung zum Einsturz zu bringen. Jetzt frage ich den Kollegen Lewandowski, der in seiner Funktion als früherer Kommissar ja an den Verhandlungen zum MFR mit beteiligt war, ob das, was der Rat sich jetzt bei Forschung und Innovation leistet, nicht im Widerspruch zu den politischen Vereinbarungen steht, die Parlament und Rat beschlossen haben, nämlich die Zahlen auf der einen Seite zu akzeptieren, aber gleichzeitig mehr Flexibilität und beispielsweise